Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete!

Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Wirtschaft ist eine Option, nein, sie ist mehr, sie ist unabdingbar.

Eine bessere, intensivere Kooperation regt Austausch und Weitergabe von Wissen sowohl in der Wirtschaft als auch in der Hochschulwelt an. Der Kontakt mit realen Problemen und Lösungen durch angepasste Lehrpläne und Praktika ist eine Bereicherung für die Lernerfahrung der Studierenden und bereitet sie auf ihre spätere Berufstätigkeit vor. Regelmäßige und langfristig angelegte Zusammenarbeit schafft Vertrauen und kann in ehrgeizige Partnerschaften und Kooperationsprojekte einmünden, die Wirtschaft und Hochschulwelt gleichermaßen für Forschung, Entwicklung und Praxis Nutzen bringen. Neue Trends auf dem Arbeitsmarkt und neue Technologien verändern die Anforderungen an Hochschulabsolventen und werden dies auch in den nächsten Jahrzehnten tun. Damit die Lebensqualität in Europa erhalten und verbessert werden kann, müssen die Arbeitskräfte in der Lage sein, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten ständig zu aktualisieren, und dies umso mehr, wenn man die demografische Entwicklung Europas in diese künftigen Jahre einbezieht. Wir brauchen einen offenen, flexiblen und dynamischen Dialog zwischen allen Beteiligten. Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission das EU Forum für den Dialog zwischen Hochschule und Wirtschaft ins Leben gerufen. Das Forum bietet allen Beteiligten eine Plattform für Diskussion, Austausch bewährter Verfahren und gegenseitiges Lernen. Die Europäische Kommission fungiert dabei als Moderatorin, sie hilft mit, Barrieren zwischen den beiden Welten zu überwinden. Bis heute haben wir drei Tagungen des EU Forums für den Dialog zwischen Hochschule und Wirtschaft in Brüssel sowie eine Reihe thematischer Foren veranstaltet zu Themen wie Lehrplanentwicklung, Unternehmertum, lebenslanges Lernen, Wissenstransfer, Hochschulleitung, Mobilität, neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen und Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft in der aktuellen Krise. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Stiftung für Berufsbildung wurde im Dezember 2009 in den Räumen des Europäischen Parlaments ein Themenforum veranstaltet, das sich an Drittländer wandte. Im März 2010 folgte ein Themenforum zur Erkundung der Möglichkeit, das Handlungsfeld des Forums auf die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Wirtschaft auszuweiten.

Diese Themen wurden auch in Ihrem Bericht behandelt.

Wir wissen die positive Reaktion auf unsere Mitteilung zu schätzen, die in Ihrem Bericht heute zum Ausdruck kommt. Wir brauchen mehr Kooperation zwischen den Akteuren, basierend auf Gegenseitigkeit, Vertrauen, Achtung und Transparenz. So fördern wir nicht nur das wirtschaftliche Wachstum, sondern wir schaffen auch soziale Nutzeffekte im weitesten Sinne, indem wir den Menschen helfen, in einer sich immer schneller wandelnden Welt von Gesellschaft und Arbeit ihren Weg erfolgreich zu gehen.